Torej, gre za enega največjih parkov na svetu, gre za enega od parkov, ki razpolaga skoraj z največjo bio diverziteto, in že pred leti se je opozarjalo na nevarnost črpanja nafte na teh področjih. In kljub številnim opozorilom in Unescovim smernicam glede delovanja multinacionalk, se je poskušalo, pravzaprav, preko vpliva kapitala doseči prevlado tudi nad nacionalnimi parki.